Međutim, ja polazim i od toga da odluka koju je taj arbitražni sud donio može biti dobra polazišna osnova za traženje konačnog rješenja između dva partnera, između dvije prijateljske zemlje. Dakle, mislim da bilateralni razgovori koji se očekuju i pozivam premijere da zaista čim prije nađu konačno rješenje kako bi ljudi koji žive uz granicu, zajedno sa mnom jer i ja živim uz tu granicu, zaista bili spokojni i mirni jer su danas itekako zabrinuti zbog svega što se dešava i stvari, nadam se, neće izmaći kontroli. Zato pozdravljam odgovorne reakcije čelnika Slovenije i Hrvatske i pozdravljam njihovu namjeru da brzo nađu konačno rješenje. Ja mislim da je to jedini put i u tom kontekstu vjerujem da će imati podršku svih nas jer je mir i stabilnost u regiji prvenstveno ono što građane zanima.